Subliniez importanța elaborării unui set de reguli privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport și salut decizia Comisiei de a continua campania de informare privind drepturile pasagerilor până în 2014. Recomandăm ca la această campanie să participe autoritățile naționale și centrele naționale de protecție a consumatorilor. De asemenea, pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă și pentru a oferi servicii de asistență mai cuprinzătoare pasagerilor în cazul perturbărilor majore ale călătoriilor, recomandăm ca în locurile de plecare și de sosire în aeroporturi, gări, autogări și porturi să funcționeze puncte de informare și ghișee de asistență accesibile

Consider important să abordăm aspectul proliferării clauzelor abuzive din cadrul contractelor transportatorilor aerieni, cum ar fi cerința abuzivă ca pasagerii să folosească biletul dus al unui bilet dus întors pentru a putea folosi biletul de întoarcere sau ca pasagerii să folosească toate cupoanele unui bilet de avion în succesiune.